nýir alþingismenn hafa bæst í hópinn og því til viðbótar hefur ný ríkisstjórn tekið við landsstjórninni ríkisstjórnin hefur óvenjulega mikinn meiri hluta að baki sér hér í þinginu að þessu sinni við slíkar aðstæður er hlutverk stjórnarandstöðunnar sérlega mikilvægt og undirstrikar nauðsyn þess að vel sé búið að stjórnarandstöðunni til að hún geti rækt hlutverk sitt sómasamlega í reynd er það svo að það kemur fyrst og fremst í hlut stjórnarandstöðunnar að halda uppi þinglegu eftirliti með gjörðum ríkisstjórnarinnar við munum gera okkur far um að standa undir þessari ábyrgð og veita meiri hlutanum nauðsynlegt aðhald um leið og við munum styðja þau mál sem til bóta horfa fyrir landsmenn ég vil þakka nýkjörnum forseta ágæta samvinnu á þessu vorþingi og vænti áframhaldandi góðs samstarfs við hann á komandi þingi ég óska honum og fjölskyldu hans þingmönnum öllum og starfsfólki alþingis góðs sumars og þess að við hittumst öll heil að loknu sumarhléi ég bið háttvirta þingmenn